Chcela by som povedať, že môj pocit je, že úsilie, ktoré vyvinuli poslanci Európskeho parlamentu v procese ratifikácie Lisabonskej zmluvy, nebolo z pohľadu tej témy, o ktorej hovoríme teraz, primerane ocenené tým, že by ste nás boli

Reštriktívne opatrenia a sankcie považujem za dôležitý nástroj v politike Európskej únie, a to v oblasti tak zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj, samozrejme, v otázkach spravodlivosti a ochrany základných ľudských práv.

Akceptujeme aj to, že cielené opatrenia a sankcie majú za cieľ minimalizovať dosahy na civilné obyvateľstvo a som veľmi rada, že ste práve túto vetu, pani Malströmová, spomenuli. Máme však ako jediní priamo volení zástupcovia európskych inštitúcií predsa len oprávnený pocit, že budeme len akýmsi doplnkom pri tvorbe a neskôr akoby vylúčení z procesu rozhodovania a kontroly. Nepovažujem to za celkom korektné, zvlášť v prípade ako je tento, kedy ide o veľmi citlivú oblasť týkajúcu sa priestoru spravodlivosti, ochrany základných práv, pretože boj proti terorizmu je veľmi citlivou témou pre obyvateľov našich krajín a pre celú Európsku úniu. Takže budem trpezlivo očakávať, ako celý tento proces bude potom aj reálne prebiehať a ako naša spolupráca bude vyzerať.